Ich möchte mich auch zunächst beim Kollegen Lisek für seinen wirklich ausgezeichneten Bericht bedanken, der die Finger überall dort in die Wunde legt, wo es Defizite gibt, und darlegt, wo wir gemeinsam mehr erreichen können. Die Hohe Beauftragte hat sehr richtig gesagt Die gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik kann nur so gut sein, wie wir es zulassen.

Zum Beispiel im Bereich der Planungs und Führungsfähigkeit. Da haben wir uns gerade mal darauf einigen können, dass die Operationszentrale in Brüssel ad hoc eingesetzt werden könnte, ausdrücklich nicht systematisch oder permanent das halte ich für bedauerlich. Ich frage mich auch, wie es sein kann, dass man sich in den Schlussfolgerungen des Rates zu den Gefechtsverbänden bekennt, aber dass die Mitgliedstaaten unfähig sind, in der ersten Jahreshälfte 2012 zwei Gefechtsverbände bereitzustellen.

Wie wollen sie in Zukunft verhindern, dass es dazu kommt?

Ich halte sie für ausgezeichnet und nicht nur der Not gehorchend, weil die Finanzen so knapp sind, sondern weil es uns auch tatsächlich mehr zusammenbinden würde.

Ich frage mich auch, wann wir in dem Zusammenhang endlich die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit aktivieren, wie dies auch im Brief des Weimarer Dreiecks plus, also der fünf, vom September 2011 gefordert wurde. Welche Schritte unternimmt der Auswärtige Dienst, um die Aktivierung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit zu unterstützen?